Panie Przewodniczący! W obliczu konfrontacyjnej polityki Kremla względem Tbilisi nasze zaangażowanie jest niezbędne, aby utrzymać Gruzję na drodze transformacji nakierowanej na rozwój gospodarczy i pokojowe współistnienie. Doceniamy pogłębiające demokratyzację działania władz, w tym szczególnie konstytucyjne zmiany potęgujące liberalizację prawa wyborczego. W interesie Unii leży uchronienie tego kraju przed rosnącą rosyjską infiltracją oraz powstrzymanie prób ingerencji Moskwy w jego wewnętrzne sprawy, jak finansowanie prorosyjskich ugrupowań opozycyjnych. Gruzińska polityka wykazuje niezmiennie silny i zdecydowany kierunek proeuroatlantycki. Przed kilkoma miesiącami przyjmowaliśmy rezolucję wzywającą Brukselę do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad utworzeniem kompleksowej strefy wolnego handlu oraz utrzymania tempa negocjacji stowarzyszeniowych. Opowiadam się zdecydowanie za zintensyfikowaniem tych działań. Pilnie należy także rozważyć złagodzenie polityki wizowej wobec krajów Partnerstwa Wschodniego. Problemem nadal pozostaje okupacja przez Rosję części gruzińskich terytoriów. Dodatkowo Rosjanie przenieśli swoje coroczne lipcowe manewry wojskowe na przełom września i października, kiedy to odbędą się gruzińskie wybory.

Musimy także dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do wycofania się Rosjan z okupowanych terenów.